umræðurnar skiptast í þrjár umferðir forsætisráðherra hefur tuttugu mínútur til framsögu en aðrir þingflokkar en þingflokkar forsætisráðherra hafa tólf mínútur í fyrstu umferð í annarri umferð hafa þingflokkarnir sex mínútur en í þeirri þriðju fimm mínútur hver þingflokkur röð flokkanna er í öllum umferðum þessi sjálfstæðisflokkur vinstri hreyfingin grænt framboð samfylkingin framsóknarflokkur og frjálslynda flokkurinn ræðumenn fyrir sjálfstæðisflokk verða geir h haarde forsætisráðherra í fyrstu umferð ragnheiður ríkharðsdóttir tólf þingmenn a í annarri umferð og einar k guðfinnsson sjávarútvegsráðherra og landbúnaðarráðherra í þriðju umferð ræðumenn fyrir vinstri hreyfinguna grænt framboð verða steingrímur j sigfússon fjórði þingmaður a í fyrstu umferð í annarri umferð álfheiður ingadóttir ellefti þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður og í þriðju umferð kolbrún halldórsdóttir fyrsti þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður ræðumenn samfylkingarinnar verða í einni umferð ingibjörg sólrún gísladóttir utanríkisráðherra ásta r jóhannesdóttir áttunda reykjavíkurkjördæmi suður í öðru og kristján möller samgönguráðherra í þriðju umferð fyrir framsóknarflokk tala guðni ágústsson þriðji þingmaður suðurkjördæmis í fyrstu umferð í annarri valgerður hver rrisdóttir öðrum þingmönnum norðausturkjördæmis og í þriðju umferð bjarni harðarson áttundi þingmaður suðurkjördæmis fyrir frjálslynda flokkinn tala í fyrstu umferð guðjón a kristjánsson sjötti þingmaður norðvesturkjördæmis jón magnússon tíundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður í tuttugasta og þriðju umferð en í þriðju umferð grétar mar jónsson tíundi